Gospodine predsjedniče, poticanje solidarnosti važno je za izgradnju odgovornih društava koja se brinu za svoje najugroženije. Bez solidarnosti nema društvene kohezije, nema građanske i nacionalne svijesti, a na posljetku ni očuvanja naše kršćanske civilizacije kojoj je ona jedan od temelja. Iza osnivanja europskih snaga solidarnosti stoji pozitivna namjera.

Moramo voditi računa da novi program, ako je doista potreban, ne bude dodatno opterećenje za porezne obveznike. Komisija to, čini se, razumije, ali želi uzeti novac kvalitetnim programima poput Erasmusa.